Es gab in der Geschichte immer wieder blutige Konfrontationen mit dem Islam, aber auch viel fruchtbaren Austausch. Und dieser fruchtbare Austausch wäre eine einmalige Chance für Afrika und vor allem für eines seiner potenziell stärksten und reichsten Länder, nämlich Nigeria, die nur auf der Basis der Rechtsstaatlichkeit, der Toleranz und des interreligiösen Dialogs und des Respekts vor Minderheiten und vor allem auch vor religiösen Minderheiten eine Zukunft haben.

Und in wenigen Wochen wird im Kosovo eine Wallfahrt nach Maria Letnica sein, gemeinsam von Christen und Muslimen, wie das seit Jahrzehnten und Jahrhunderten der Fall ist. Und diese Symbole, die wollen wir nach Nigeria tragen und sagen, die Substanz sind die Menschenrechte, ist die Würde des Einzelnen.